Die Verordnung des Europäischen Parlaments über Geoblocking sorgt dafür, dass eine Rechtsgrundlage da ist, dass Handelsgeschäfte zwischen Kunden und Anbietern ohne ungerechtfertigte Diskriminierungen abgeschlossen werden können.

Aber wenn es ungerechtfertigte Diskriminierungen gibt, dann gibt es ja auch gerechtfertigte Diskriminierungen. Die vermisse ich hier, und ich vermute, das sind die politischen Diskriminierungen. Denn wir haben doch gerade erst auf der letzten Sitzung des Parlaments Geoblocking gegenüber Russland aus politischen Gründen erlaubt und dafür sogar eine eigene Truppe installiert. Was ist denn mit der Scheinheiligkeit gegenüber meinem Land, Deutschland, wo das Merkel Regime erst ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschaffen hat, das es erlaubt, dass in einem privaten Unternehmen wie Facebook jetzt eine ganze Zensurarmee auf die Füße gestellt worden ist und hier plötzlich Leute abgeschaltet werden können ohne rechtliches Gehör, ohne die Möglichkeit, ein freies Verfahren zu bekommen?